Elnök Úr! A Bizottságnak a képviselője volt kedves nagyon részletesen elmondani, hogy hát milyen hálás lehet, ugye, Görögország, milyen rengeteg ajándékot kapott az Európai Uniótól. Egy ajándékról elfeledkezett viszont, és ez pedig a tömeges migráció, amit kapott Görögország az Európai Uniótól és Merkel asszonytól. Megdöbbentőek azok a felvételek, amelyeket az interneten lát az ember a görögöknek a szenvedéséről. Azt mondja a Bizottság képviselője, hogy sikerült fellendíteni a turizmust, támogatást adni a szolgáltatásoknak. Igen, de hát aztán mi történt? Mekkora kárt okozott a turizmusnak a szigeteken és így tovább a migráció?